wenn Unfälle passieren, auch die dementsprechenden Schutzmaßnahmen für die Bevölkerung und für die Umwelt einzuleiten. Die Seveso II Richtlinie war recht erfolgreich. Wir müssen sie jetzt anpassen, weil die Richtlinie über die Klassifizierung, Beschriftung und Verpackung gefährlicher Stoffe und Mischungen, die sogenannte CLB Richtlinie, mit 1. Juni 2015 in Kraft tritt, und damit auch deren Anhang I, in dem die gefährlichen Stoffe aufgeführt sind, die für die Betriebe gelten.

Gleichzeitig müssen wir aber natürlich sicherstellen, dass die Umwelt und auch die Menschen vor den Gefahren, die von solchen Betrieben ausgehen, geschützt werden.

Deshalb müssen wir ansetzen, die verbesserte Durchsetzung und natürlich auch gleiche Wettbewerbsbedingungen für die Betriebe zu schaffen. Natürlich haben wir den Versuch gestartet, die Wettbewerbsbedingungen insgesamt in dem Sinne anzupassen, dass der Verwaltungsaufwand überall, in allen Mitgliedstaaten, möglichst gesenkt werden soll. Das ist ja eine große Herausforderung für uns Europäer hier.

Wir wissen, das ist eine Konvention, die auch die Europäische Union unterschrieben hat, zur verbesserten Information der Öffentlichkeit zum Zugang zum Justizsystem.